Doresc să atrag atenția asupra situației din România, respectiv încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept de către actuala putere. Arestarea unui membru marcant al opoziției, Constantin Nicolescu, arestare anunțată înaintea începerii ședinței de judecată, fără dovezi certe, arată modul nedemocratic în care acționează actuala putere. Arestarea la comandă politică, alături de disprețul arătat cetățenilor prin măsurile antisociale luate de guvern, scot în stradă populația umilită și condamnată la sărăcie. Pentru a reprima nemulțumirile împotriva măsurilor abuzive și antidemocratice, guvernul a dispus achiziționarea de echipamente de reprimare a revoltelor, în valoare de 10 milioane de euro. Toate acestea oferă o imagine clară a dictaturii politice și a ceea ce se va întâmpla ulterior, dacă nu vor fi sancționate aceste acte care contravin valorilor europene. Noi nu protestăm împotriva justiției, protestăm împotriva abuzurilor forțate politic.